Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, en l'absence de propositions nouvelles de la Commission dans le domaine de l'exploration et de l'extraction pétrolière absence, je le précise tout de suite, tout à fait légitime dans la mesure où la Commission poursuit ses consultations avec l'industrie et les multiples autorités de réglementation concernées je ne peux ici que réitérer notre profonde inquiétude à la suite du désastre du golfe du Mexique et à ses trop nombreuses victimes tant humaines qu'au sein de la nature. Ce désastre démontre qu'aucune précaution n'est excessive dans ce secteur d'activité et que tout doit être fait pour prévenir la répétition de semblable accident.

Il ne s'agit évidemment pas de mettre au point un cadre dont la mise œuvre serait tellement onéreuse qu'elle en rendrait ces activités non rentables, mais bien de permettre leur poursuite de façon sûre, tout particulièrement dans une phase où les ressources à terre sont déclinantes.

de réhabilitation à mener. La Présidence avait donc souhaité, lors de la réunion informelle des ministres de l'énergie, les 6 et 7 septembre derniers, que le commissaire Oettinger vienne faire part de ses premières évaluations. Il y a, à notre avis, deux éléments à retenir dans ce qu'il a déclaré à cette occasion. Tout d'abord, les mesures de sûreté déjà prises au sein de l'Union européenne sont au plus haut niveau mondial. Ensuite, compte tenu de la situation des activités pétrolières, au carrefour de plusieurs domaines réglementaires, les propositions que la Commission envisage devront concerner ces divers domaines tout d'abord puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir l'amélioration des normes de sûreté applicables sur toutes les mers européennes, mais aussi le renforcement du régime en matière de responsabilités, le renforcement de la surveillance réglementaire et l'intensification de la coopération internationale, par exemple avec nos partenaires de l'OPEP, comme nous l'avons déjà fait en juin dernier. Une première communication de la Commission est attendue d'ici la mi octobre et, en raison des multiples domaines qu'elle devrait couvrir comme je viens de l'indiquer d'ailleurs son traitement pourra impliquer plusieurs formations du Conseil et, sans doute de même, plusieurs commissions de ce Parlement. La complexité de ce dossier ne doit toutefois pas constituer une excuse pour différer notre réponse, et nous comptons faire en sorte que son examen débute dès réception de cette communication afin de le porter au niveau du Conseil le plus rapidement possible. En ce qui concerne plus spécifiquement la protection de l'environnement, l'Union européenne dispose aujourd'hui d'un cadre législatif assez avancé. Les principes de précaution et du pollueur payeur sont des principes fondamentaux de la politique européenne de l'environnement et sont d'ailleurs inclus dans le traité. La catastrophe de la marée noire causée par cette plateforme dans le golfe du Mexique peut aussi représenter, pour la Commission et les États membres, une opportunité pour réévaluer certains aspects de la législation environnementale en vigueur. Dans ce contexte, il est à rappeler, par exemple, que la directive Seveso II est actuellement en cours de révision et que nous attendons une proposition de la Commission avant la fin de l'année. En outre, il y a lieu de noter que la Commission est en train d'examiner la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophe en vue, notamment, de son amélioration. Dans ce contexte, nous attendons avec impatience cette communication d'ici la fin du mois de novembre. Enfin, je voudrais confirmer que la Présidence fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer le traitement des propositions que la Commission ne manquera pas de nous